Fast 19 Millionen Menschen sind mittlerweile auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Es ist ein Akt europäischer Solidarität, dass Europa an dieser Stelle Hilfe leistet.

Danach wird die Armut nicht beendet sein, und wir können es letztendlich nicht hinnehmen, dass wir dann sagen Das war es jetzt.

die in Armut leben.

Es ist wichtig, dass wir diese Art von Lebensmittelhilfe als europäische Hilfe über den Zeitpunkt hinaus weiterführen. Wir begrüßen es, dass Länder wie Deutschland die Blockadehaltung jetzt aufgegeben haben, und wir hoffen, dass auch Länder wie Deutschland in Zukunft an einem neuen Konzept mitarbeiten.